Elsősorban szeretnék Kósa Ádámnak gratulálni a nagyszerű jelentéséhez, és engedjék meg, hogy néhány gondolatot kiemeljek a Nőjogi Bizottság jelentéséből, illetve véleményéből. Először a fogyatékkal élő nők többszörös diszkriminációnak vannak kitéve. Ilyen értelemben teljesen egyetértek Kósa Ádámmal, hogy a de jure egyenlőségtől a de facto egyenlőségig nagyon hosszú út vezet. Másodszor gyakrabban él a szegénység kockázatával a nők három csoportja a gyerekeiket egyedül nevelő fogyatékos anyák, a fogyatékos gyereket nevelő családanyák, illetve a csonka családok, az idős, fogyatékkal élő nők. Ilyen szempontból a harmadik megjegyzésem az inklúzióra vonatkozik, amely kardinális jelentőségű, és a nemzeti stratégiáknak figyelembe kell venni azt, hogy különböző fogyatékkal élő csoportok élnek velünk, akiknek különböző az igénye. Ilyen szempontból sokat várunk ezektől a stratégiáktól.